Non è la prima volta che la minoranza musulmana dei rohingya in Myanmar subisce violenza la privazione arbitraria della nazionalità, la limitazione della libertà di movimento, minacce alla vita e alla sicurezza, la negazione del diritto alla salute e all'educazione e la limitazione dei diritti politici.